Ugye a vita vége felé nem szeretném ismételni az elhangzott érveket. Egy két elemet azért kihangsúlyoznék, amelyek talán nem kellő súllyal hangzottak el. Az Európai Uniónak egyik legfontosabb sikere az európai közös belső piacnak a létrehozása és építése. Az európai közös belső piacot alapító alapjogok egy összefüggő rendszert képeznek. Ha valaki bármelyik elemét támadja, gyengíti, magát az európai közös piacot vonja kétségbe, az európai közös piacot támadja.

Minden tagországnak megvan a lehetősége, hogy meghatározza a szociális jogosultságokat, a hozzáférésnek a szabályait, és szabályokat alkosson arra az esetre, hogyha valaki megsérti vagy visszaél ezekkel a jogokkal.

Talán jobban eltájékozódhatnak az egyes országok képviselői benne. És még egyszer egyetlenegy mondat az Európai Unió munkavállalóinak mindössze 3 a az, aki migráns munkavállaló.